Aceste acorduri de cooperare trebuie să se bazeze pe respectul față de valorile democrației, pe supremația legii și pe respectarea drepturilor omului. Aș dori să subliniez necesitatea de a intensifica eforturile dintre Uniunea Europeană și cele două țări, pentru a promova transferul științific și tehnologic, în vederea consolidării unei cooperări reale pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru îmbunătățirea mediului. Programul de sprijin integral pentru întreprinderile mici și mijlocii va contribui în mod fundamental la dezvoltarea economică și socială a acestor țări. Mai ales în această perioadă de criză economică mondială, este important să fie create și păstrate locurile de muncă și să fie continuate eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor mileniului. În calitate de raportor pentru Acordul dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite Mexicane privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, voi sublinia importanța acestui acord. Acesta promovează libera concurență în domeniul serviciilor aeriene. Statele Unite Mexicane pot impune, în mod nediscriminatoriu, după caz, prelevări, impozite, drepturi, taxe sau redevențe pe carburantul furnizat pe teritoriul propriu pentru aeronavele transportatorului aerian desemnat de un stat membru al Comunității Europene care operează pe ruta dintre un punct situat pe teritoriul Statelor Unite și un alt punct situat pe teritoriul altui stat de pe continentul american.